Der Europäische Gerichtshof ist einer permanenten Mehrbelastung ausgesetzt.

Um dauerhaft effektiv Recht sprechen zu können, wurde nun die Verfahrensordnung so geändert, dass in den Rechtssachen, die das geistige Eigentum betreffen, ohne mündliches Verfahren entschieden werden kann. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch auf ein gutes und möglichst schnelles Verfahren. Der Präsident des Europäischen Gerichtshofs kann Sachverhalte an Kammern verweisen, die bereits mit ähnlichen rechtlichen Fragestellungen befasst wurden. Von den beiden möglichen Reformvorschlägen wurde nun meines Erachtens die effektivere Version ausgewählt. Die neue Zahl der Richter des Europäischen Gerichtshofs wird durch eine Änderung der Satzung nach den Modalitäten des Vertrags von Lissabon erreicht. Die Gründe für meine Präferenz hängen mit der Effektivität der vorgeschlagenen Lösung, der Dringlichkeit der Lage, der Flexibilität der ins Auge gefassten Maßnahmen und der Kohärenz des Unionsrechts zusammen.

Wie auch der Berichterstatterin Thein fehlen mir empirische Untersuchungen, die eine Festlegung des EuGH gerade auf diese Zahl unterstützen. Jedoch stimme ich grundsätzlich mit dem EuGH überein. Die Nominierung der Richter ist Sache der Mitgliedstaaten. Allerdings ist die Frage von derartiger Bedeutung, dass sicherzustellen ist, dass es Aufgabe des direkt gewählten Parlaments, des Europäischen Parlaments ist, die bestmögliche Lösung im Sinn der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Daher sollte der Rechtsausschuss im erforderlichen Maße bei der Ernennung der Richter einbezogen werden. Es erscheint jedoch unangebracht, vom EuGH die Einrichtung von zwei spezialisierten Kammern zu verlangen. Sinnvoller ist es, den Gerichtshof bei dieser Einrichtung in seiner Verfahrensordnung zu ermächtigen.